Dennoch verdienen Frauen mit derselben Qualifikation noch immer viel weniger als ihre männlichen Kollegen. Es ist höchste Zeit, diese Lohnschere zu schließen Gleiches Geld für gleiche Qualifikation. Auf der anderen Seite muss es aber heißen Gleiche Chance für gleiche Qualifikation.

Ob sich dann Quotenaufsichtsrätinnen auch wirklich akzeptiert fühlen, ist doch sehr fraglich. Junge Frauen müssen daher frühzeitig auf ihre Bildungschancen hingewiesen werden, die aufgezeigt werden müssen, auch im Bereich der sogenannten frauenuntypischen Berufe, gleichzeitig müssen aber auch frauentypische Berufe neubewertet und aufgewertet werden. Aber letztlich ist das zentrale Thema die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie, flexiblere Öffnungszeiten von Kindergärten, Ganztagsschulen auf der einen Seite, aber auch Familiensplitting auf der anderen Seite.